Señora Presidenta, si se combina la radicalización yihadista con el odio hacia la comunidad musulmana o con la islamofobia, se tiene un cóctel explosivo. Los antecedentes están ahí para no repetirlos la desestabilización de la zona por razones geopolíticas de control de los hidrocarburos, que algunos de nuestros aliados utilizan —o nosotros mismos utilizamos— el divide y vencerás, lanzando unas comunidades contra otras... Por no hablar de alguno de nuestros aliados, como Arabia Saudí, que practica una difusión sistemática y sostenida del wahabismo, doctrina radical emparentada con el takfirismo que profesan Al Qaeda, Al Nusra o el mal llamado Estado Islámico.

Soluciones cortar financiación, cortar el suministro de armas, ahondar en las soluciones negociadas con los actores regionales en el marco de la ONU ‒es decir, la no injerencia‒, y combatir, además, con planes reales la pobreza y la exclusión social en nuestros barrios, convertidos en guetos donde los wahabistas o los takfiristas encuentran el caldo de cultivo.